Han exigido que el equilibrio fuera verdad. A veces, en el Parlamento Europeo, la necesidad de los consensos hace que produzcamos acuerdos menores sencillamente por salir adelante. Es el viejo cuento del parto de los montes. Con mucho ruido y, a veces, el parto es un pequeño ratón. No ha sido este el caso. El producto resultante es realmente riguroso y serio, y produce un equilibrio y una posición de equidad. Innovadores y fabricantes de genéricos han pugnado en defensa de sus intereses legítimos, pero al final el éxito no ha sido en favor de unos o de otros ha sido en favor de la sanidad europea. Yo, por eso, apuesto y brindo

Y, como aquí se ha dicho, si no fuera suficiente, para eso hemos establecido esa cláusula de revisión para poder analizar, y, si es necesario, completar, rectificar o modificar algo que yo creo que cumple los objetivos de este final de legislatura, en el que yo también me marcho para no volver.